virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um verðbréfaviðskipti númer hundrað og átta tvö þúsund og sjö með síðari breytingum tildrög þessa frumvarps eru þau að vorið tvö þúsund og níu voru samþykktar breytingar á lögunum um verðbréfaviðskipti sem gerðu þeim sem áttu yfir þrjátíu prósent atkvæðisréttar í skráðum félögum kleift að selja sig niður í þau mörk eða gera öðrum hluthöfum yfirtökutilboð

tilgangur breytinganna var að ein og sama regla gilti um yfirtökumörk og tengsl aðila eftir þá breytingu að yfirtökuskylda var farin niður í þrjátíu prósent

laganna kauphöllin hefur vakið athygli efnahags og viðskiptaráðuneytisins á því að hún telji verulega hættu á því að breytingar þær sem samþykktar voru vorið tvö þúsund og níu skaði verðbréfamarkaðinn og að veruleg hætta sé á því að félög taki hlutabréf sín úr viðskiptum hér á landi ef ákvæðið kemur að fullu til framkvæmda frá því að frumvarp þetta var kynnt og lagt fram hefur komið á daginn að flaggskip verðbréfamarkaðarins össur h f hefur þegar tilkynnt um afskráningu úr kauphöll íslands ástæðan fyrir því er að vísu flóknari og fjölþættari atriði sem liggja þar að baki en ljóst er að það er ekki til farsældar fallið að hafa í kauphöll íslands annars konar reglur í grundvallaratriðum hvað þetta varðar en eru í gildi í norrænum nágrannalöndum okkar er því lagt til í frumvarpi þessu að umrædd regla verði felld út og að þeim sem hafa yfir lögbundnum

í eignarhlut verði gert kleift að halda þeim hlut áfram svo fremi þeir bæti ekki við sig virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til